Frau Kommissarin Bulc, Sie werden sicherlich wissen, dass die Kommission im Herbst Vorschläge zur Proportionalität von Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Bereich der Dienstleistungen unterbreiten will, wir aber Gleiches nicht in ausreichendem Maße auch für den Markt für Waren, insbesondere hier im landwirtschaftlichen Bereich, tun.

zu einer einheitlichen Bandbreite zukommen.